er nú fyrsta fjárlagaumræða sem ég tek þátt í mér hefur fundist umræðan almennt séð mjög góð og upplýsandi það náttúrlega þannig mál með vexti að fjárlögin koma allt of seint inn í annarri umræðu þannig að það er nú ekkert skrýtið að við séum hérna núna á lokadegi þingsins samkvæmt dagskrá að við séum ekki einu sinni búin með annarri umræðu fjárlaganna

einfaldlega til þess að nýta daginn betur en ég náttúrlega skil ef virðulegi forseti telur það best að halda næturfundi þá mundi ég náttúrlega vilja fá háttvirtan erkipírata og heiðurssósíaldemókrata össur skarphéðinsson hingað í salinn til þess að veita okkur innblástur og fögnuð